Señora presidenta, escuchamos que estamos en fase de recuperación económica, pero la realidad es que los trabajadores no ven sus efectos en la generación de empleo. Al contrario, se instala la precariedad y la inseguridad por perder los puestos de trabajo. Esta es la situación que se vive en la provincia de Jaén y en localidades como Linares, la ciudad con más paro de España en la provincia con más paro de España. Se ha destruido la industria y los trabajadores de empresas como Aeroepoxy Composites luchan todos los días por mantener sus puestos de trabajo. A esto se suma un aislamiento en las comunicaciones por el abandono del ferrocarril. Las consecuencias de las políticas neoliberales que se adoptan son desempleo, despoblación, desigualdad. Pero esta situación se puede revertir apostando por la configuración de una iniciativa territorial integrada con fondos europeos y con la participación de los diferentes agentes sociales, que sirva para generar un modelo productivo industrial, recuperar el ferrocarril y reforzar el sector agroalimentario. En resumen, para generar empleos de calidad. Jaén, Linares y sus gentes —nuestras gentes— tienen futuro.